Bestimmt nicht mit dieser Betonpolitik, immer alles über Zwänge und Quoten zu machen.

Ich möchte ja auch das CO Ziel insgesamt erreichen, aber ich möchte die Wechselwirkung der Gesetze untereinander dabei berücksichtigen.